Et pourtant, quand nous pensons à votre pays, ce sont plutôt des images positives qui nous viennent à l'esprit. C'est en Italie que des citoyens se sont prononcés massivement pour le maintien de ce bien commun qu'est l'eau dans le giron public. C'est en Italie, aussi, que les citoyens se sont prononcés contre le retour à cette énergie impayable et risquée qu'est le nucléaire. C'est encore en Italie qu'est né le mouvement du slow food, antidote à la malbouffe qui tue nos sociétés à petit feu.

Comme lorsque votre ministre de l'intérieur, qui se voit comme votre véritable patron, affirme son rêve d'expulser d'Italie les Roms et les Sinti qui y vivent. Votre pays est particulièrement exposé au changement climatique et fait face à une possible récession. Et, face à cela, votre discours nous l'a d'ailleurs montré, vous tournez le dos à l'opportunité de faire de la transition écologique le moteur de l'économie italienne et européenne. Vous pourriez choisir d'écouter les lanceuses d'alertes environnementales, comme Rossella Muroni, les entrepreneuses innovantes, comme Catia Bastioli, ou les maires anti spéculation, comme Matilde Casa. Mais, au lieu de cela, au nom d'une croissance mythifiée, votre gouvernement se déchire sur des projets pharaoniques et insensés, comme le tunnel du Val de Suse ou encore l'exploitation pétrolière en mer, pour ne pas parler de la bétonisation continue de votre pays, l'un des plus beaux d'Europe. Ce pays se trouve, de longue date, face à une équation budgétaire difficile. Et si la part de responsabilité de vos prédécesseurs est importante, personne ne peut nier que l'Italie a fortement souffert des politiques d'austérité imposées dans la zone euro depuis le traité de Maastricht. Mais plutôt que de chercher à construire des alliances pour réformer la zone euro, pour que notre monnaie commune bénéficie à tous les États membres, votre gouvernement choisit le chemin d'une confrontation aussi théâtrale que stérile qui, loin de réduire les risques, les augmente. Enfin, votre pays est en première ligne face au défi de l'asile et des migrations. Vous pourriez prendre exemple sur la dignité et la détermination de Pietro Bartolo, le médecin de Lampedusa, ou de Domenico Lucano, le maire de Riace. Au lieu de cela, votre gouvernement fait des migrants les boucs émissaires de tous les maux de l'Italie et ferme ses ports aux navires qui sauvent l'honneur de l'Europe en venant au secours des réfugiés. Vous pourriez saisir la main tendue de notre Parlement, qui a adopté à une très large majorité, l'abandon de la règle de Dublin au profit de la solidarité européenne que vous même et votre gouvernement réclamez. Car, en effet, la réforme, telle qu'adoptée par notre Parlement, répond exactement aux exigences affichées par votre gouvernement.

Et si la question migratoire est un problème pour l'Italie, Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il est plutôt à chercher du côté des presque deux millions de jeunes Italiens qui ont fait le choix, libre ou contraint, de quitter leur pays ces quinze dernières années. Pensez vous vraiment que ce sont les politiques confuses et contradictoires de votre gouvernement qui vont les inciter à revenir, et surtout inciter leurs frères et sœurs à rester au pays? Nous pensons au contraire que c'est en faisant de l'Italie le moteur d'une transition écologique, solidaire et démocratique que vous rendrez à votre pays un avenir à la hauteur de son histoire, à la hauteur de la place qui est la sienne au sein de l'Union Européenne.